Paní kolegyně, já se nebojím, já se v žádném případě nebojím a nepovažuji se ani za Vašeho protivníka, protože já chci, aby Evropský parlament byl volen demokraticky.

Aby všichni občané věděli, koho a proč volí.

Jestli se něčeho obávám, pak je to populismus, pak je to zjednodušování, pak jsou to ty kampaně, které bohužel zažíváme.